Je škoda, že to téma je tady vždy na okraji, v nějaké relativně malé noční debatě.

Já bych tady chtěl vyzdvihnout jednu věc.

Tady já chci pochválit Komisi pana Junckera, která podle mého názoru se řídí heslem, že u každého nového právního předpisu, každého návrhu, který posílá sem, do Evropského parlamentu, více zkoumá, zda takový návrh je třeba podle principu subsidiarity a proporcionality.